O ile dobrze pamiętam, dotychczasowe instrumenty właśnie działań zewnętrznych kończą swój bieg pod koniec przyszłego roku. W związku z tym muszą być zastąpione nowymi instrumentami i dobrze, że są zmieniane, że są korygowane.

Ja podkreślę też w imieniu Komisji Kultury apel, aby korzystać z takich instrumentów, które są włączane, które mają charakter właśnie inkluzywny, jak Kreatywna Europa, programy Erasmus, czy to, co też się kończy Horyzont 2020. Według mojej oceny umiejętne korzystanie z szeroko rozumianej kultury, z tych wszystkich przemysłów kulturowych, ale też programów edukacyjnych, programów stypendialnych zapewni temu instrumentowi wyższą efektywność.